Głosowałam za sprawozdaniem o modernizacji edukacji, ponieważ uważam ten temat za jeden z najważniejszych w dzisiejszej polityce. Rozwój nowych technologii przyniósł liczne wyzwania dla systemów edukacyjnych, a fala zmian nadchodzących wraz z cyfryzacją określana jest przez wielu mianem tsunami, na które nie jesteśmy gotowi. Tradycyjne miejsce zdobywania wiedzy, czyli szkoła, jest dziś uzupełnione o wiele innych dostępnych źródeł informacji, przy czym nie zawsze są one wiarygodne i rzetelne.

Największym problemem unijnego rynku pracy również krajowych systemów edukacyjnych jest brak siły roboczej o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom gospodarki. Warto pamiętać, że ponad 40 Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, co prowadzi do pojawienia się poważnych barier w ich wchodzeniu na zaawansowany technologicznie rynek pracy. Dlatego też wszelkie zmiany w systemach edukacyjnych powinny prowadzić do poprawy umiejętności cyfrowych wśród obywateli poprzez odpowiednie kształcenie już na wczesnym etapie.